frú forseti ég mæli fyrir frumvarpi um breytingu á lögum númer áttatíu og sjö tvö þúsund og fjögur um olíugjald og kílómetragjald með síðari breytingum flutningsmenn ásamt mér eru bjarni harðarson magnús stefánsson og siv friðleifsdóttir frumvarp þetta varðar flutningskostnað og er tilgangur þess að lækka þann ósanngjarna kostnað sem fyrst og fremst bitnar á landsbyggðinni það sem felst í frumvarpinu er eins og kemur fram í fyrstu grein að eftirfarandi breytingar verða á sjöttu grein laganna það er þannig að við bætist ný málsgrein sem kemur á eftir annarri málsgrein og hún orðast svo endurgreiða skal fimmtíu prósent olíugjalds af olíu sem flutningsaðilar samkvæmt i og j lið þriðju grein laga um fólksflutninga og farmflutninga á landi númer sjötíu og þrjú tvö þúsund og eitt kaupa til flutnings reglur um endurgreiðslu samkvæmt þessari málsgrein skulu settar af fjármálaráðherra í samráði við samgönguráðherra það þarf í raun ekki að fara mörgum orðum um það að olíugjaldið bitnar því miður einna helst á samkeppnishæfni fyrirtækja á landsbyggðinni og á landsbyggðarfólki með hærra vöruverði það er alkunna að mörg framleiðslufyrirtæki landsbyggðarinnar hafa átt í vök að verjast á undanförnum árum og þar hefur margt komið til einn af stóru þáttunum í rekstri margra þeirra er flutningskostnaður flutningur á og frá stærsta markaðssvæði landsins á suðvesturhorni landsins er verulega íþyngjandi og því miður átt stóran þátt í því að fyrirtæki úti á landsbyggðinni hafi þurft að hætta rekstri eða flytja sig um set sama á við um þann mismun á vöruverði sem oft á tíðum stafar af hinum háa flutningskostnaði sem leggst ofan á vöruna við flutning

þingflokkur framsóknarflokksins gaf út eigin tillögu um hvernig best væri að koma til móts við þá þéttbýliskjarna sem hvað verst verða úti af þeim sökum því ljóst var að byggðatengdar aðgerðir ríkisstjórnarinnar voru á engan hátt fullnægjandi til að koma til móts við þá fjöldamörgu einstaklinga og lögaðila sem hvað best fóru og munu fara út úr skerðingunni hluti af okkar hugmyndum var að lækka flutningskostnað til að bæta búsetuskilyrðin á landsbyggðinni á síðasta kjörtímabili voru unnar tillögur af hálfu hæstvirtur þáverandi iðnaðarráðherra valgerðar sverrisdóttur sem því miður náðist ekki samstaða um af hálfu ríkisstjórnarinnar við framsóknarmenn leggjum því fram þetta frumvarp nú sem í felast sömu sjónarmið og í fólust í tillögunni í það skiptið sem hluti af hinum svokölluðu mótvægisaðgerðum ríkisstjórnarinnar sem er í sjálfu sér rangnefni kemur fram að í fjárlagafrumvarpinu fyrir árið tvö þúsund og átta undir fjárlagalið átta hundruð þrjátíu og eitt að jafna eigi kostnað við vöruflutninga til vestfjarða leggja eigi hundrað fimmtíu milljónir tímabundið þegar samgöngubótum á vestfjörðum er lokið á síðari hluta ársins tvö þúsund og átta þetta sýnir vissulega vilja hjá ríkisstjórninni að taka á þessu brýna verkefni en maður veltir fyrir sér af hverju jöfnunin eigi bara við um vestfirði þó vissulega megi gera mun betur í þessum efnum þar það eru önnur svæði sem eiga virkilega undir högg að sækja eins og til að mynda á norðausturhorni landsins og svæði sem standa utan þensluáhrifa á austurlandi jafnframt verður einnig að gagnrýna hversu stutt þessi aðgerð á að vara en henni verður lokið á svipuðum tíma á næsta ári þörfin á að bæta hér úr mun vara miklu lengur en þetta eina ár sem jöfnunin á að ná til því miður munu vegalengdir milli svæða ekki styttast að verulegu leyti á næstu árum þó að samgöngubætur munu vissulega bæta þar úr þá má kannski segja af því að ég nefndi áðan að þessar svokölluðu mótvægisaðgerðir hafi verið rangnefni að þær hafi fengið nafnið andvægisaðgerðum þegar ríkisstjórnin tilkynnti að eitt af forgangsverkefnum þeirra væri að leggja niður flutningssjóð olíuvara sjóð sem ætlað er að jafna flutningskostnað af bensíni og olíu um landið sem dæmi má nefna að bensínið á þórshöfn hefur verið þrjú komma þrjátíu krónum ódýrara en ella og gas og olían um tvö komma tuttugu krónum ódýrara en það hefði annars verið nú mun þetta breytast eldsneyti a landsbyggðinni mun þannig hækka og þó var það of dýrt fyrir og maður veltir fyrir sér hvaða áhrif þess að leggja hundrað fimmtíu milljónir króna í verkefni á vestfjörðum til að jafna vöruflutninga til vestfjarða hvaða áhrif það hafi þegar um leið er verið að leggja niður sjóð fyrir fjögur hundruð og eina milljón króna í frumvarpinu sem hér er lagt fram er lagt til að allir flutningsaðilar sem stunda farmflutninga í atvinnu og eigin þágu skuli fá endurgreitt fimmtíu prósent olíugjaldsins flutningsmenn frumvarpsins töldu ekki annað fært en taka flutningskostnaðinn fyrir af alvöru og það um allt land og ekki tímabundið þó að vissulega standi í frumvarpinu að endurskoða eigi ákvæði þriðju málsgrein í upphafi árs tvö þúsund og ellefu ég tel að nú sé tímabært að taka á þessu máli af alvöru vegna þess að því miður er það þannig að almenningssamgöngur og flutningar standa því miður sjaldnast undir kostnaði með þessari aðgerð teljum við að hægt væri að lækka kostnað við eldsneyti sem er stór hluti af rekstrarkostnaði flutningabíla um allt að tuttugu prósent svona almennt um allt land og sú tala ætti að fara hækkandi eftir því sem vegalengdir yrðu meiri lækkunin verði þannig hlutfallslega mun meiri fyrir hinar dreifðari byggðir landsins í b lið frumvarpsins kemur fram að í stað orðanna endurgreiðslu samkvæmt fyrstu málsgrein mun nú koma fram endurgreiðsla samkvæmt fyrstu og þriðju málsgrein þetta er hvað segir maður tæknilegs að í sem sagt þessari breytingartillögu að framkvæmd um endurgreiðslu verði mjög svipuð og kemur þar fram við framsóknarmenn höfum reiknað það út að sá kostnaður sem fellur á ríkið við þessa lagabreytingu sé um tvö hundruð milljónir á ári á kjörtímabilinu má því segja að um sex hundruð milljóna munir annað úr ríkissjóði í það að jafna flutningskostnað á landinu í greinargerð með frumvarpinu kemur fram og á þetta leggjum við mikla áherslu að eins og kemur fram í annarri málsgrein tuttugustu og þriðju grein sömu laga og hér er verið að fjalla um að innheimtar tekjur af olíugjaldi sérstöku kílómetragjaldi og sérstöku kílómetragjaldi renni til vegagerðarinnar að frádregnum hálft prósent sem renna í ríkissjóð til að standa straum af kostnaði við framkvæmd laganna flutningsmenn leggja eindregið til og áherslu á að með þessu frumvarpi verði ekki skertar þær tekjur sem vegagerðin hefur á grundvelli nefndrar lagagreinar og tekjur stofnunarinnar muni ekki dragast saman verði frumvarpið samþykkt við bendum því hér á leiðir að það væri þá eðlilegt annaðhvort að hækka framlög ríkisins til stofnunarinnar samkvæmt fjárlögum fyrir næsta ár sem því nemur eða þá að nýr útgjaldaliður verði settur inn í fjárlögin til að mæta þeim kostnaði sem fellur á ríkissjóð vegna endurgreiðslunnar við teljum að hér sé um afar brýnt mál að ræða og það er alveg sama hvar drepið er niður fæti á landsbyggðinni samkeppnisaðstaðan þar er einfaldlega slæm og önnur en hér á höfuðborgarsvæðinu það má þessu nafni nefna fjarskiptamál en margar byggðir landsins búa því miður við lélegt einkanetssamband svona væri hægt að halda lengi áfram en það þarf að laga menntamál húsnæðismál og samgöngumál ef til þess að samkeppnisaðstaða landsbyggðarinnar sé sambærileg og gerist annars staðar á landinu ég vil að lokum herra forseti leggja til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtur viðskiptanefndar til umfjöllunar ég vænti svo að sú nefnd sem fær þetta mál til meðferðar muni kalla eftir viðhorfum bæði úr samgöngunefnd og þá væntanlega félagsmálanefnd eða þeirri nefnd sem fer með byggðamálin en efni frumvarpsins snertir efni beggja þessara